Herr Kommissar, ich glaube, noch selten ist ein Vorschlag der Kommission auf so ungeteilte Zustimmung in diesem Haus gestoßen wie der Ihre, und Sie haben auch die Bevölkerung hinter sich.

Sie sind davon überzeugt, dass nur dann, wenn die Mitgliedstaaten solidarisch sind, der Katastrophenschutz wirklich funktionieren kann.

Sie haben heute deutlich gemacht, dass wir zwei Dinge tun müssen im Katastrophenfall gut ausgestattet sein, um sofort helfen zu können.

Ich glaube, die Zustimmung dieses Hauses haben Sie schon.